Ivan Janša, izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj, veliko je bilo govora o, pokojninah v mandatu dva štiri-dva osem. Takrat so se realno povečale za več kot dvajset odstotkov in nobenega drugega mandata ni bilo, kjer bi pokojnine in plače realno toliko zrasle. Takrat smo tudi omogočili opoziciji, da je predlagala nadzornike v, nadzornem svete državnih podjetij. In zaradi tega je bila transparentnost večja, malo se je pokradlo, več denarja je bilo za pokojnine in plače. Zakon o demografskem skladu, kot ga predlagamo, sledi temu, temu modelu. Zdaj bo očitno, predlog zavrnjen. in ko bomo mi dobili naslednjo priložnost, ga bomo ponovili in takrat bomo mi za razliko od vas povabili opozicijo zraven. Ker gre za nacionalni pokojninski sklad, in upokojenci, ki glasujejo za različne stranke, imajo pravico v celoti, da so tukaj zraven. In glede na to, da je v državnem premoženju v glavnem premoženje , ki ga je ustvarila generacija, ki je danes upokojena, je pravičen, da gre vse premoženje v ta pokojninski sklad. Nacionalni pokojninski sklad. In edino tako je tudi možno zagotoviti zadosten vir sredstev za stabilne in dostojne pokojnine . To, kar predlaga vlada v teh izhodiščih je približno ena sedmina tega, ne, kar je možno dobiti iz dohodkov iz vsega državnega premoženja. Nič. Torej, gre za čisto sprenevedanje in glede na to, da, imamo reciklirano vlado, sestavljeno iz strank, ki se doslej niso mogle zmeniti, katere naložbe bi sploh šle v demografski sklad. Je jasno, ne, da se tudi v prihodnosti ne boste mogli zmeniti. Če bo ostalo pa pri tem, kar je Ministrstvo za finance predlagalo , je pa to posmeh slovenskim upokojencem. Ne, nekaj drobiža bi se jim dalo, to se ne bo nič poznalo. Torej, vsakem primeru bo prišel čas, v katerem bo Slovenija dobila nacionalni poklicni sklad, ki bo zagotavljal stabilnost pokojnin in tudi večjo dostojnost tega zasluženega prihodka in s tem, ko ta čas, oddaljujete, delate, delate škodo sto tisočim upokojencem. Hvala, gospod poslanec. Besedo imate ...